En segundo lugar, decirles que como ponente alternativo he solicitado a mi grupo que no se vote favorablemente a este informe, y ello por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el conflicto último, la última agresión israelí sobre Gaza es de tal magnitud, que no puede quedar impune. Todo tiene un límite, no es la primera vez, pero es de tal magnitud esta agresión sobre la soberanía palestina, que impide realmente la concreción del acuerdo de Annapolis y que impide un horizonte de la creación del Estado palestino, que es la única posibilidad de tener una Unión para el Mediterráneo en paz y solidaridad. La segunda razón por la que he recomendado que no votemos favorablemente es porque a la hora de abordar la zona de libre comercio no se tienen en cuenta las asimetrías. Para nosotros es una cuestión fundamental que se tengan en cuenta los aspectos comerciales en el trato de igual a igual, teniendo en cuenta las asimetrías regionales y las características particulares de cada país.